Discutăm astăzi despre o strategie europeană pentru minoritatea roma, un pas important pentru integrarea celei mai numeroase minorități din Uniune. Uniunea Europeană trebuie să facă față realității problemei rromilor, problemă determinată de situația economică a rromilor în general, dar, mai ales, de aspecte ale tradiției proprii nomadismul și nivelul scăzut de educație și, implicit, lipsa de calificare profesională.

Comunitatea rromă trebuie să înțeleagă că trebuie să depună eforturile necesare, trebuie să dorească cu adevărat să se integreze în societate, indiferent de țara de origine sau de rezidență. Strategia trebuie să cuprindă ca domenii prioritare creșterea gradului de educație civică, adaptarea aspectelor culturale și tradiționale ale populației roma la civilizația contemporană și promovarea calificării și recalificării profesionale. Consider că aceste domenii, alături de educație, trebuie să fie obiective fundamentale. Statele membre de origine trebuie să contribuie cel mai mult la integrare, dar abordarea europeană are, de asemenea, un rol foarte important.